La question du patrimoine n'est pas la seule question en cause. La situation en Syrie est présentée de façon binaire, occultant notamment la responsabilité de certains gouvernements dits occidentaux dans le chaos qui règne aujourd'hui dans cette région. Une responsabilité passée, avec la guerre d'Iraq, et une responsabilité actuelle, avec le choix de fermer les yeux sur les jeux ambigus de certains pays dits amis, comme la Turquie, ou certains États du Golfe.

Les progressistes et les démocrates ont été abandonnés en Syrie.

Au moment où on déroulait le tapis rouge à Bachar El Assad, ils se battaient déjà pour la liberté d'expression. Par rapport à eux, cette résolution est bien faible.